Aber es war unwürdig, die Opfer des Totalitarismus zu instrumentalisieren, um jetzt gegen populistische Bewegungen auszuholen. Herr Ratspräsident, Karl Marx war kein Populist, Nigel Farage ist kein Nazi, die Fünf Sterne Bewegung besteht nicht aus Bolschewisten. Es ist falsch, die Unterschiede zu verwischen. Und wenn Sie das tun und wenn Sie die Opfer des Nationalsozialismus und des Bolschewismus und des Maoismus so instrumentalisieren, dann geben Sie zu erkennen, dass Sie einen Anspruch auf Meinungsführerschaft haben, der sich gegen jede Form von Protest richtet einen Anspruch auf Meinungsführerschaft, der seinerseits dann etwas Totalitäres hat.